En este sentido, quiero dejar muy claro también el apoyo de nuestro Grupo de los Verdes a las propuestas que, desde un punto de vista más precautorio, en su momento hicieron desde la Comisión Europea.

25 En estos tres temas hemos apoyado a la Comisión Europea, entendemos que es lo razonable y precisamente porque lo que queremos es actuar, por una vez, como médicos holísticos, que curan, en lugar de como médicos forenses, que simplemente se limitan a certificar la defunción. Creo que es importante que tengamos claro este mensaje y pienso que estamos ante una buena oportunidad para hacer las cosas bien hechas.